La COP22 se dijo que sería la de las soluciones, pero más bien fue la de las paradojas. Ahora les diré qué debe ser la COP23 o es la de los compromisos económicos, o habremos llegado definitivamente tarde. Instamos hoy a este Parlamento a apoyar los esfuerzos de los países en desarrollo en la transición hacia sociedades de bajas emisiones de carbono, para que así sean más sostenibles y más seguras. Pero también debemos instarnos a nosotros mismos a dejar de hacer políticas al servicio de los mercados y empezar a hacerlas al servicio de las personas. Porque, ¿de verdad creemos que es compatible la transición energética y la política comercial de la Unión Europea, sobre todo, con la lucha contra el cambio climático?

Transición energética, sí, pero también necesitamos cambios en el sistema agroalimentario mundial. La batalla por el clima es política y enfrenta dos visiones distintas del mundo. En esta COP23 esperemos que gane protagonismo la visión del mundo de las mujeres, especialmente de las agricultoras y de las indígenas, y que pierda todo el poder la visión de los lobbies energéticos y de las multinacionales, que hablan, muchas veces, a través de nuestros gobiernos.